Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Als ich am Montag die Zeitung aufschlug, da staunte ich über ein ganzseitiges Inserat von Facebook Neue EU-Gesetzgebung bedeutet mehr Datenschutz für dich, hieß es da.

Einige von uns haben diese Bedenken ernst genommen. Die Datenschutz-Grundverordnung, um die wir in diesem Haus vor fünf Jahren gerungen haben, hat diese aufgegriffen.

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ein Kollege auf meine Behauptung, wir könnten mit unserem Gesetz globale Standards setzen, entgegnete, ob ich das wirklich glauben würde. Mittlerweile kommen Beobachter der Entwicklung wie unlängst die Washington Post zur Erkenntnis, dass die Zukunft von Facebook in Europa entschieden würde. Was bedeutet das? Das bedeutet Europa ist handlungsfähig es muss nur den Willen dazu haben. Vor allem aber dürfen die Nationalstaaten nicht ständig versuchen, Sand in das Getriebe zu streuen. Es reicht allerdings nicht, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Deshalb geht es jetzt darum, dass der Rat die ePrivacy-Verordnung, die notwendig ist, um das Ganze zu vollenden, und die für uns bereits beschlossen wurde, nun nicht mehr länger blockiert und dass die Mitgliedstaaten den Datenschutz endlich lückenlos umsetzen.